Pomimo starań Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz mimo wielu inicjatyw i działań politycznych podjętych od początku bieżącego roku, nie widać znaczącej poprawy w statystykach odnoszących się do bezrobocia wśród młodych. O ile w niektórych krajach udaje się zahamować ogólny wzrost bezrobocia, to wśród młodych osób sytuacja wciąż pozostaje dramatyczna, szczególne w takich krajach jak Grecja, Hiszpania, Portugalia czy Włochy. Dlatego dziś chciałabym jeszcze raz zwrócić uwagę na te działania, które muszą być podjęte w najbliższym czasie. Po pierwsze, wdrożenie gwarancji dla młodzieży. Przed wakacjami rynek pracy zasiliła nowa grupa absolwentów, która z dużym prawdopodobieństwem dołączy do grupy bezrobotnej młodzieży. Gwarancje to rozwiązanie, które nie pozostawi szukających pracy bez wsparcia. Pozwoli uzyskać osobie bezrobotnej dodatkowe przeszkolenie lub odpowiednie ukierunkowanie zawodowe. Podkreślam w tym miejscu uzasadnioną potrzebę rozszerzenia gwarancji na osoby do 30 roku życia, szczególnie dlatego, że zabrakło takiego postulatu w deklaracji berlińskiej, złożonej po spotkaniu ministrów pracy Unii Europejskiej w lipcu bieżącego roku. Konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań mających na celu promocję zatrudnienia polegającą na wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorstw, by chciały one tworzyć nowe miejsca pracy i zatrudniać młodych ludzi. Musimy koncentrować się na wspieraniu osób młodych poprzez programy ukierunkowane na tę grupę wiekową, doradztwo zawodowe, promowanie przedsiębiorczości i pomoc w otwieraniu własnej działalności gospodarczej. Głęboko wierzę w kreatywność europejskiej młodzieży, ale potrzebny jest system ulg podatkowych i odciążeń administracyjnych związanych z prowadzeniem własnej działalności. Poza inicjatywami ukierunkowanymi na tworzenie nowych miejsc pracy potrzebujemy właściwej redystrybucji pracy, która jest wciąż dostępna na rynku. Niezbędne jest do tego szczególne zaangażowanie krajowych służb zatrudnienia oraz promowanie portalu EURES. Powinniśmy wspierać tych, którzy gotowi są w poszukiwaniu pracy zmienić miejsce zamieszkania, zarówno w obrębie kraju pochodzenia, jak i poza nim, w ramach Unii Europejskiej. Wśród działań długofalowych, które muszą być podjęte, aby system staży odniósł pożądany skutek, jest przyśpieszenie prac nad ramami jakości dla staży. O to dziś apeluję do Komisji Europejskiej. Staż powinien stanowić faktyczny wkład dydaktyczny w portfolio młodego człowieka, a nie być formą wyzysku. Praca wykonywana podczas stażu powinna być adekwatnie wynagradzana.

To one, poprzez system doradztwa i indywidualne podejście, mogą pomóc osobom najbardziej narażonym na wykluczenie społeczne. Kolejnym bardzo istotnym aspektem działań długookresowych są reformy systemów nauczania przeprowadzane w takim kierunku, aby zwiększyć ilość kwalifikacji praktycznych i przygotowania zawodowego, jakie osoby wchodzące na rynek pracy powinny zdobyć w trakcie cyklu kształcenia. Na zakończenie chcę podkreślić, że współpraca wszystkich zaangażowanych podmiotów, przede wszystkim ośrodków edukacyjnych, pracodawców, władz lokalnych, jak również organizacji młodzieżowych, jest wprost niezbędna do efektywnego wdrożenia zalecanych działań. Organizacje młodzieżowe powinny być traktowane jako rzetelny partner do rozmowy nad rozwiązaniami usuwającymi bariery utrudniające młodym wejście na rynek pracy.